Meine Herren Präsidenten, wenn man Ihnen aufmerksam zuhört, hat man den Eindruck, alles ist im Lot Der Euro ist gesichert, wir haben einen neuen Stabilitäts und Wachstumspakt, wir haben einen ESM, und wir haben einen Plus Pakt für den Euro. Ich sage hier auf gut Deutsch Die Botschaft hör ich wohl, allein, mir fehlt der Glaube. Wir dürfen den Ausgangspunkt für die ganzen Überlegungen und Maßnahmen nicht vergessen, nämlich die galoppierende Verschuldung mancher Euro Mitgliedstaaten, die sinkende Wettbewerbsfähigkeit, realwirtschaftliche Verwerfungen und als Folge davon ein steigendes Leistungsfinanzdefizit, das finanziert werden muss.

Der ESM wird nicht zur Überwindung der realwirtschaftlichen Verwerfungen führen, weil keiner eine Insolvenz eines Euro Mitgliedstaates überhaupt ernsthaft in Erwägung zieht und weil die Aussicht auf ESM Finanzhilfen dann zu einem weiterhin laschen Verhalten führen wird.

Wir werden mit dem ESM eine dauerhafte Verschuldungsfazilität haben, deren Kreditrahmen in regelmäßigen Abständen erhöht werden muss. Er wird sich als Fass ohne Boden herausstellen, und die Bürger der Staaten, die im Wesentlichen zahlen müssen, sehen sich einmal mehr getäuscht. Die Zustimmung zu Europa wird weiter sinken.